virðulegi forseti við erum komin á gamalkunnar slóðir hér í þinginu að greiða atkvæði um það hvort hér þurfi kvöldfundi til þess að ja ég veit ekki hvort á að kalla það klára mál eða í það minnsta ætlum við að halda áfram að tala um mál það sem mér finnst háttvirtur þingmaður álfheiði ingadóttur finnst greinilega fyndið að það sé talað um mál en þannig er það yfirleitt svona þegar lýðræðislegur réttur þingmanna er að ræða málin það er nú þannig að það væri mjög gott ef við hefðum það ekki á tilfinningunni alltaf hér þingmenn að störfin hér væru einn hrærigrautur það væri ágætt ef það væri hér einhver stefna í því hvernig ætti að ljúka hér þessum dögum sem eru þessi septemberstubbur er kallaður er svo það er það sem vantar og ég er algjörlega á móti því að við séum að nota hér kvöldin